Różnorodność językowa Unii Europejskiej może powodować problemy zarówno w dziedzinie informacji, jak i działań związanych z administracją publiczną. Zagwarantowanie obywatelom prawa do konsultacji publicznych oraz do czynności urzędowych w języku narodowym jest nieocenioną wartością, niezbędną dla właściwej koegzystencji w europejskiej rodzinie. Mówiąc wprost, prowadzić będzie do wzmocnienia elementów demokracji bezpośredniej w krajach Unii. Szerszy udział i zaangażowanie obywateli w procesie konsultacji publicznych może być symptomem konstruktywnego dialogu społecznego oraz ich politycznego zaangażowania i budowania zaufania do europejskiej polityki. W kontekście ustanowienia przyszłego roku Europejskim Rokiem Obywateli istotne jest podnoszenie świadomości ludzi w zakresie korzyści i praw wynikających z europejskiego obywatelstwa. Licząc na rozpowszechnienie konsultacji w oparciu o działania organizacji pozarządowych oraz zagwarantowanie obywatelom prawa otrzymywania unijnej korespondencji w ich ojczystych językach, głosowałem za przyjęciem rezolucji.